Hvala za besedo in lep pozdrav. Mislim, da bi moralo biti izhodišče vsake politike intelektualna poštenost. Ta zakon, ki je pred nami, ni intelektualno pošten in to iz več razlogov. Prvi je javnofinančni. Zdajle sem bil na, za računalnikom, odprem Facebook, vidim, da stranka SDS na Facebooku oglašuje, da če bi bili oni na oblasti, bi vsak upokojenec prejel petsto evrov božičnice. V ponedeljek je ta ista stranka zagovarjala, da bi moral proračun imeti ne vem kakšen presežek. Ne? Danes so vložili zakon, s katerim bi pač takole iz proračuna izginilo tristo milijonov evrov. Zadnjič so, nedavno, na podoben način vložili zakon, za znižanje DDV, s katerim bi izginilo šesto milijonov evrov. Tako da številke se tukaj ne sezidejo, razumem pa namen te politike. Pač vložite znižanje DDV, zato da boste podjetnikom rekli: "Evo, če bi bili pa mi na oblasti, bi pa vi imeli nižji DDV." Vložite znižanje dohodnine, da boste ljudem pač rekli: "Evo, če bi bili mi na oblasti, bi pa vi imeli višje neto plače." vložite oziroma predlagate petsto evrov božičnice, zato da boste upokojencem rekli: "Evo, če bi bili mi na oblasti, bi pa dobili božičnico." Ampak jaz bi rad v bistvu imel to priložnost, da bi mi lahko tukaj naredili pavzo v resničnosti, hipotetično sprejeli vse, kar ste to jesen predlagali, in pogledal film čez ene tri mesece. Ne vem, če bi bilo kaj drugače, kot je v Franciji s temile rumenimi jopiči, čeprav slišim neke vaše, da tudi z njimi simpatizirajo, ne, čeprav so oni tam v bistvu nasprotovali rezom Macrona v davke, za ... Ker so seveda koristili predvsem premožnim, na koncu je pa Macron pač moral račun izstaviti v obliki višjih trošarin revnim, ki se morajo prevažati vsak dan s periferije v mesta. Drug problem z intelektualno poštenostjo te politike je, da zavajajoče pravi, da je Slovenija med najbolj obdavčenimi državami v Evropi. Če boste pogledali, kakšne imajo davke primerljive države, po katerih se radi zgledujemo, boste videli, da so v Avstriji najvišje plače obdavčene po petinpetdesetodstotni stopnji, pri nas petdeset-, na Danskem po šestinpetdesetodstotni stopnji, na Nizozemskem po dvainpetdeset. Seveda lahko na drugi strani pol pokažemo Bolgarijo, kjer so vse plače obdavčene po deset odstotkov, ampak spet vas sprašujem, v katero smer bi radi šli. V Levici smo prepričani, da če se hočemo približevati razvitim socialnim državam, je pač treba temu primerno tudi odmeriti davke in dovolj obsežno proračunsko blagajno, da lahko pokriva vse storitve neke moderne in razvite države. Tretji problem z intelektualno poštenostjo je ta, da je tole že drugi zakon, ki ga berem, da ste vi napisali, da lahko znižamo neki davek, pa ne bo imel negativnih učinkov na proračun. Zadnjič ste to naredil pri DDV. Znižamo DDV, ne bo negativnih učinkov za proračun. Pride finančno ministrstvo, pove: "Ne, ne, učinki na proračun bodo minus šeststo milijonov." Tokrat pravite: "Znižajmo dohodnino, ne bo negativnih učinkov na na proračun. Finančno ministrstvo naredi izračun, pove: "Ne, ne, učinki bodo minus tristo štiriindvajset milijonov." To pomeni dvoje: A, da veste in zavajate in to za več kot milijardo evrov, ali B, da zares verjamete v to v svojo zgodbo, znižamo davke, to se bo prelilo v večjo potrošnjo, to se bo prelilo v večjo gospodarsko rast in na koncu bo država prejela več v proračun. Saj države to počnejo, tudi mi smo počeli, vaša vlada je to počela pred krizo. Ste znižali dva tisoč šest vrsto davkov. A smo prejeli v proračun nazaj? Leta dva tisoč sedem je bila gospodarska rast, če se ne motim, osemodstotna, proračun pa izravnan. Po fiskalnem pravilu, ki ga zdaj zagovarjate, bi takrat morali imeti milijardo in prav pol presežka. Ker tega presežka ni bilo, ker ste naredili točno to, kar hočete, da zdaj naredimo v konjunkturi, smo še deset let se kotalili v krizi, rezali in poskušali reševati to državo. Zakaj hočete, da še enkrat gledamo ta film, saj smo ga glih kar? In zadnje, kar tudi ni nepomembno, kar se tiče intelektualne poštenosti, je argument z višjimi plačami. Mi smo se malo poigrali s tem, kakšne učinke bi vaš predlog imel dejansko na mesečne dohodke in kaže takole: na minimalni plači, bi se učinek treh ukrepov na dohodnini, ki jih predlagate, poznal za dobrih dvajset evrov neto mesečno. Za nekoga, ki prejema petkratnik minimalne plače, recimo za poslanca, bi se mu pa dohodek povečal za dvesto dvajset evrov mesečno. Se pravi, minimalna plača dvajset, petkratnik minimalne plače dvesto dvajset oziroma enajstkrat več. Da ne govorimo, kakšen bi bil pribitek nekega člana uprave. Za koga torej to delate? To res delate za tiste, ki jim boste zdaj prodajali, da jim boste povišali plače z razbremenitvijo davkov ali to delate za njihove šefe? Mislim, da za slednje in na škodo vseh, ker proračunski izpad bomo pa občutili vsi. V Levici bomo glasovali proti, hvala.